Úvodom sa chcem zastať pána prezidenta Klausa, ako aj postoja Českej republiky. Nazdávam sa, že rovnako ako Nemecká republika musela vypočuť rozhodnutie ústavného súdu, musel aj pán Klaus čakať na rozhodnutie ústavného súdu. Z hľadiska jeho postupu vnímam toto jeho správanie ako zodpovedné správanie štátnika, ktorý, pokiaľ cítil istú neistotu v práve, tak si nechal vytvoriť stanovisko od príslušnej inštitúcie, od súdu.

Súčasné rozhodnutia vlád, ktoré robili kroky na utlmenie hospodárskej krízy, neboli efektívne, neboli účinné a z toho pohľadu si myslím, že je potrebné, aby sme postupovali do budúcnosti koordinovanejšie a nerobili ad hoc rozhodnutia, ktoré neprinášajú dostatočný efekt v podpore zamestnanosti a v podpore rozvoja hospodárstva. Preto si myslím, že aj pri zostavovaní novej Komisie treba dbať na to, aby v nej boli odborníci a profesionáli.